Bugetul pentru 2011 trebuie să țină cont de noile competențe ale Uniunii, dar și de consecințele crizei economice și financiare.

Consider că Uniunea trebuie să investească într o politică industrială inteligentă și ambițioasă. Nu este permis ca în 2010, în state membre puternice, industria să asigure doar 14 din produsul intern brut.

Așteptăm ca anul acesta Comisia să vină cu o propunere fermă pentru înființarea unui fond european dedicat dezvoltării infrastructurii de transport, a cărei contribuție comunitară se va regăsi și în bugetul pentru